Nous avons été des milliers à souffrir aussi de coupures de téléphone, mais aussi de ruptures d'approvisionnement en eau. Nombreux sont encore les points de blocage liés à des encombrements de la route par des arbres, des lignes électriques, des inondations ou des affaissements de terrain. Les services s'acharnent pour remettre tout en état le plus rapidement possible. Si je me félicite que le gouvernement français se soit engagé formellement à soumettre un dossier pour que les régions françaises sinistrées puissent bénéficier de ce fonds, je déplore que la Présidence française n'ait pas jugé nécessaire de faire avancer la révision de ce fonds. Ce fonds, vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire et mes collègues aussi, est toujours bloqué au Conseil des ministres. Pour le Parlement, il s'agit de couvrir tout grand événement naturel dévastateur provoquant des dommages graves pour la population et pour l'environnement, comme des inondations, des incendies et des sécheresses. Mais nous allons plus loin en incluant également des phénomènes déclenchés par l'homme, comme des catastrophes causées par des attaques terroristes. Notre Parlement s'est aussi prononcé en faveur de l'abaissement du seuil d'intervention.

La Commission a déjà aussi fait part d'une communication sur l'adaptation au changement climatique. Il est important que ce Fonds de solidarité soit désormais un véritable instrument européen de protection des citoyens. Il est temps que l'Europe montre que, dans des situations dramatiques, elle est là pour protéger les citoyens.